forseti vill greina frá því að forsætisnefnd samþykkti á fundi sínum fyrr í morgun að fella úr gildi starfsáætlun alþingis fyrir vetrar og vorþing tvö þúsund og níu sú starfsáætlun getur ekki átt við lengur þar sem hún miðaði við að þing stæði fram á sumar en eins og háttvirtum alþingismönnum er kunnugt er nú gert ráð fyrir alþingiskosningum í lok aprílmánaðar forsætisnefnd samþykkti jafnframt að þingfundir verði fyrst um sinn í hverri viku frá mánudegi til fimmtudags en um nefndadaga og aðra vinnudaga verði ákveðið síðar þá var ákveðið að þingfundur verði á morgun